hæstvirtur forseti um ólöglegan innflutning á fínkorna tóbaki hvort fínkorna tóbak hafi verið gert upptækt við tollskoðun og ef svo er hve mikið magn hefur tollgæslan lagt hald á árlega undanfarin fimm ár ástæðan fyrir því að ég er að spyrja um þetta efni er sú að ég tel að notkun og það er alveg ljóst að notkun á fínkorna tóbaki neftóbaki eða munntóbaki hefur aukist jafnt og þétt og er það í takt við það sem hefur gerst víða annars staðar við höfum mjög sterka fyrirmynd sérstaklega frá svíþjóð og í ýmsum greinum íþróttanna þar sem fínkorna tóbak hefur verið notað og notkun þessa efnis er aðallega hjá ungum mönnum ungum piltum sem eru orðnir vel meðvitaðir um skaðsemi reykinga stunda íþróttir vilja ekki láta reykinn hafa hamlandi áhrif á þol og úthald en leita eftir kikkinu eða áhrifunum af nikótíninu í gegnum þetta tóbak fínkorna neftóbak hefur mun sterkara margfalt sterkara og því er eftir nokkru að slægjast að nota það í nös eða munn uppsog í gegnum slímhúðina er líka mjög fljótvirkt þannig að áhrifin koma mjög fljótt fram nikótín er sterkasta ávanabindandi efnið sem er á markaðnum í dag bæði löglegt og ólöglegt

sem ávanabindandi efni ástæðan auðvitað sú að reykingar tóbaksnotkun hefur verið leyfð svo lengi að þetta er orðinn hluti af þessari menningu sem við búum við og eins það að ég tel að fínkorna tóbakinu hafi ekki verið gefinn jafnmikill gaumur eins og skyldi þar sem áherslan hefur verið lögð á að fólk hætti reykingum eða unglingar byrji ekki að reykja ég vil því spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra um upptöku í tolli telur hann